9. rok. Provincie Idlíb je posledním bojištěm syrského konfliktu, kterým se zřejmě Asad vypořádá s opozicí a upevní svoji moc. Civilisté utíkají před vládními Asadovými jednotkami k turecké hranici, ta je nepropustná a podle humanitárních organizací se tam tísní kolem milionu lidí, někteří se stěhují opakovaně. Souhlasím s tím, že EU musí těmto lidem poskytovat humanitární pomoc a apeluji také na pokračování v projektech v provinciích zasažených konfliktem.

Právě proto chci vyzvat, aby EU pokračovala v podpoře vzdělávání dětí i ve velmi těžkých podmínkách uprchlických táborů. Víme, že je to důležité, aby tyto děti neztratily perspektivu, ale není to řešení, o které nám musí jít dlouhodobě. V této chvíli je osud Idlíbu závislý na jednáních mezi Damaškem, Moskvou, Ankarou a Spojenými státy a já se chci zeptat Jakou roli zde hraje a bude hrát EU? Vy jste zde velmi správně zmínil roli Spojených národů. Myslím si, že dlouhodobé řešení musí být v režii OSN.